Monsieur le Président, la directive sur le détachement des travailleurs est un danger majeur pour l'avenir de la démocratie sociale dans l'Union européenne. Loin de favoriser une prétendue concurrence libre et non faussée, elle instaure, au contraire, une concurrence déloyale entre les peuples et les systèmes sociaux.

Si nous voulons qu'à nouveau les peuples puissent envisager l'Europe autrement que comme une pieuvre qui les asphyxie chaque jour un peu plus, il faut abroger d'urgence cette directive de dumping social et garantir à chaque résident de l'Union un socle de droits sociaux.